Dalsze wzmocnienie obu regionalnych wymiarów Europejskiej Polityki Sąsiedztwa południowego i wschodniego powinno stanowić integralną część tej samej pierwszoplanowej polityki oraz odbywać się z zachowaniem równowagi pomiędzy nimi. Przyjęcie eurośródziemnomorskiej strategii na rzecz efektywności energetycznej, promowanie eurośródziemnomorskich połączeń międzysystemowych w zakresie energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej, rozwój niskoemisyjnej gospodarki, efektywne gospodarowanie odpadami oraz bezpieczeństwo jądrowe, to kolejne elementy intensyfikacji dialogu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii. Bez wątpienia Unia Europejska powinna angażować się w budowę ściślejszej współpracy w dziedzinie badań, rozwoju i edukacji na rzecz tworzenia wspólnej przestrzeni wiedzy i innowacji.